Preocupării pentru viitorul spațiului arab, de a cărui stabilitate depinde echilibrul global, trebuie să i adăugăm o grijă mai intensă pentru starea cetățenilor, atât europeni, cât și din afara Uniunii Europene. De la debutul crizei economice au fost prioritare salvarea sistemului financiar bancar și asigurarea echilibrului bugetar al statului. Iată însă că povara recesiunii provoacă efecte imprevizibile cu impact geopolitic major. În Tunisia și Egipt creșterea prețurilor alimentelor și a șomajului a adâncit exasperarea provocată de regimurile dictatoriale. Lipsa de perspectivă și prezentul tot mai apăsător influențează și starea de spirit a cetățenilor din unele state membre, în special din estul și sudul Uniunii Europene. Cred că este momentul să se acorde mai multă atenție nivelului de trai al oamenilor, altfel riscăm să asistăm la manifestări neașteptate de nemulțumire a unei populații căreia i se cer permanent sacrificii.